Monsieur le Président, je voudrais quand même rappeler aux collègues que l'accident de Fukushima n'est pas terminé et qu'il y a encore des risques d'explosion par rapport au cœur en fusion.

C'est la mise en œuvre de ces tests de résistance. Comme vient de le dire notre collègue, comment allez vous faire, d'une part, pour avoir la garantie que l'ensemble des critères que vous avez évoqués à la commission ITRE soient pris en compte par chaque État, qui dispose de centrales nucléaires?

Il faut absolument que ce soit une structure indépendante qui contrôle les centrales dans chaque État membre. Et comment allons nous faire pour que les pays voisins quand vous parliez de l'Arménie, avec Metsamor, quand vous parliez d'autres pays, comme le Bélarus, etc.

Ensuite, on a une vraie responsabilité pour sortir du nucléaire, et c'est là où il faut proposer au Parlement des scénarios pour sortir du nucléaire. C'est la seule garantie pour qu'on n'ait pas de nouvel accident.